Statele membre pot aplica cote reduse de TVA pentru livrările de gaze naturale, electricitate și încălzire sau răcire, pentru îmbrăcămintea și încălțămintea pentru copii, pentru cărți, ziare și periodice, produse farmaceutice și echipamente medicale pentru persoanele cu handicap, pentru servicii de restaurant.

Susțin cu tărie necesitatea de a permite statelor membre să aplice cote reduse de TVA pentru lucrările de renovare și reparare, care vizează sporirea economiei de energie și a eficienței energetice. Ca raportor al Directivei privind creșterea eficienței energetice a clădirilor, am propus chiar cote reduse de TVA și pentru produsele din domeniul eficienței energetice și al energiilor regenerabile.